Señor Presidente, señor Comisario, Europa tiene un aliado comercial natural en el continente americano por la cultura, el idioma y otros vínculos que todos conocemos, lo que hace imperativo un acercamiento y un refuerzo continuo de nuestras relaciones.

Representa el 80 del PIB de la región y suma más de 240 millones de habitantes. De ahí la importancia de avanzar en las negociaciones relanzadas en 2010, habiendo llegado el momento de pasar a un verdadero intercambio de propuestas para alcanzar el objetivo fijado un acuerdo de asociación que sirva de marco estable para fortalecer nuestras relaciones y que repercuta en beneficio mutuo. Durante todo el proceso, el Parlamento Europeo está dando pruebas de su alta implicación y debe trabajar de forma coordinada para lograr el mejor resultado posible. Un ejemplo de las posibilidades de este Acuerdo reside en las inversiones.

Podemos seguir avanzando mediante el establecimiento de un marco de protección y promoción de las mismas. En un entorno de cada vez mayor interdependencia económica y de retos globales que trascienden las fronteras nacionales, es indispensable, como se ha dicho en esta Cámara, determinación política y voluntad de compromiso para hacer frente a las dificultades que podemos encontrar en nuestras negociaciones y alcanzar un acuerdo que sea beneficioso para todos.